Die Kommission möchte die Verhandlungen für beendet erklären.

Auch ohne dass wir als Parlament die Texte gründlich prüfen konnten, zeigt schon die erste Sichtung Nachbesserungsbedarf. Die Vereinbarungen zum Investitionsschutz umfassen die Einrichtung von Schiedsgerichten jenseits der nationalen Rechtswege. Solche Schiedsgerichte sind eine Aushöhlung der Demokratie und des Rechtsstaates. Denn ein fundamentales Prinzip lautet alle sind vor dem Gesetz gleich. Mit den Schiedsgerichten werden Unternehmen und Konzerne gleicher. Das ist nicht hinnehmbar. Zweitens wird über Negativlisten definiert, welche Sektoren nicht unter das Abkommen fallen. Bleibt es damit möglich, Sektoren oder Bereiche, die einmal liberalisiert wurden, wieder zu rekommunalisieren? Es gehört zur Demokratie, dass politische Entscheidungen in demokratischen Verfahren revidierbar bleiben. CETA ist nicht zustimmungsfähig, wenn fundamentale Prinzipien des Rechtsstaats und der Demokratie außer Kraft gesetzt werden. Deswegen ist die Kommission gefordert, nachzuverhandeln.